Madame la Présidente, Monsieur le Président Juncker, puisque certainement là où vous êtes, vous nous écoutez, vous avez évoqué avec raison les conséquences dramatiques du dérèglement climatique.

Juncker, l'ardent désir de ces Européens de se libérer du glyphosate et leur ardent désir de lutter contre le dérèglement climatique. Dans le même temps, votre Commission a abandonné, a supprimé les droits anti dumping sur les panneaux photovoltaïques chinois, livrant notre industrie, cette industrie du XXIe siècle, à la voracité industrielle chinoise. Votre politique commerciale, la mondialisation que vous défendez avec le CETA le Mercosur et tant d'autres, c'est la mondialisation de la malbouffe, celle des pesticides, celle de la souffrance animale, c'est la déforestation, ce sont les énergies fossiles et c'est le chaos climatique. Alors, notre responsabilité, et écoutez les citoyens européens, c'est de dépendre du soleil et du vent, pas de Poutine et de Trump.